Señor Presidente, con motivo de la crisis más grave que ha padecido la Unión Europea, la crisis más extraordinaria, se han sucedido veinte Consejos que se han calificado de extraordinarios hasta banalizar el adjetivo, porque no han producido resultados que hayan paliado el malestar, este sí, extraordinario. Han dejado el sabor de boca de ser tardíos, insuficientes, fragmentarios, porque no han sido capaces de componer ni un plan ni una narrativa. Una suma de medidas no hace un plan, y para conseguir un plan y una narrativa que sea capaz de desplegarse en el tiempo, que no imponga condiciones inasumibles en plazos imposibles, lo primero es llenar de contenido la invocación del crecimiento, que se ha convertido en una cáscara vacía. Y para eso hace falta movilizar todos los recursos disponibles el mecanismo de estabilidad financiera, cuyo remanente todavía no ha sido utilizado, pero también los Fondos Estructurales cuyos remanentes no hayan sido utilizados. En segundo lugar, hace falta decir con claridad que un pacto fiscal no es solo un corsé presupuestario para reducir gastos, sino la aseguración de los ingresos, y eso exige aligerar la carga de la deuda, aumentando la potencia de fuego del Banco Central Europeo, pero también poniendo en marcha ese Tesoro europeo que emita eurobonos que racionalicen la mutualización parcial de la deuda de los Estados miembros, actualmente llamada soberana, y que asegure también los ingresos necesarios, a través de la innovación de los recursos que están siendo discutidos la tasa de transacciones financieras, el combate sin cuartel al fraude fiscal y la erradicación de los paraísos fiscales.